Parlamentul European a militat în permanență pentru creșterea pachetului financiar pentru Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat. Există, însă, impedimente în implementare care se datorează procedurilor complicate și a lipsei de flexibilitate a normelor de aplicare ale Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, care împiedică lansarea cererilor de propuneri. Cer Comisiei să asiste îndeaproape acele țări care nu au fost capabile să asimileze bugetul alocat prin acest instrument și să repete inițiativa Comisiei din această lună. De asemenea, este imperativ necesar ca bugetul prevăzut pentru acest instrument și încă nefolosit să se transfere către un alt program de cooperare frontalieră. Bineînțeles, va trebui evitată dubla finanțare dintre programele de cooperare transfrontalieră și alte programe ale Instrumentului de Vecinătate și Parteneriat. Și în încheiere, aș vrea să mulțumesc domnului comisar pentru eforturile pe care le face în relația Uniunii cu Republica Moldova.